Hvala lepa. Hvala lepa za odgovor. Bi še posebej v luči iskanja priložnosti, no, za, izboljšanje, v končni fazi le govorimo o, o, o otrocih, otrocih in o, o, o, o najbolj ranljivi skupini, o priložnostih nekih za iskanje, za kadrovske okrepitve ali pa za izboljšanje delovnih pogojev, timov, timov socialnih delavk in delavcev, ki se trudijo in ki so na terenu in delajo, in da ne bomo zdaj s prstom, kazali na kogarkoli, bi želel in kličem, državnemu zboru po opravljanju, širše razprave na to temo. Hvala.